virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrettán tvö þúsund og eitt um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á kolvetnislögunum frá tvö þúsund og eitt en þetta frumvarp er einn liður í undirbúningi að næsta útboði á sérleyfum til rannsókna og vinnslu kolvetnis innan íslenskrar efnahagslögsögu eða á svokölluðu drekasvæði fyrirhugað er að það útboð fari fram núna í sumar það er í lok sumars eða á tímabilinu ágúst til desember á þessu ári jafnframt er með frumvarpinu verið að bregðast við athugasemdum frá eftirlitsstofnun efta í tengslum við það skilyrði núgildandi kolvetnislaga að leyfishafi verði að skrá sérstakt félag hér á landi um starfsemi sína með hliðsjón af þeirri reynslu sem hlaust af fyrsta útboði sérleyfa á drekasvæðinu í byrjun árs tvö þúsund og níu og að höfðu samráði við nágrannaríki íslands er talið æskilegt að gera tilteknar endurbætur á þessum lögum með það fyrir augum að við íslendingar verðum tilbúin með traust og alþjóðlegt lagaumhverfi þegar kemur að þessu næsta útboði sem hefst núna eins og áður sagði í ágúst ekki er um að ræða neina grundvallarbreytingar á lögunum heldur er fyrst og fremst verið að sníða af þeim helstu vankanta sem hafa komið í ljós í kjölfarið á síðasta útboði efnisatriði frumvarpsins eru eftirfarandi í fyrsta lagi er með frumvarpinu lagt til að nægilegt sé að skrá hér á landi útibú eða umboðsskrifstofu fyrir viðkomandi leyfishafa sé hann skráður á evrópska efnahagssvæðinu því er lagt til að afnumin verði sú krafa núgildandi laga að leyfishafi þurfi að stofn og skrá sérstakt félag hér á landi um starfsemi sína er þetta gert að kröfu esa og jafnframt tilsamræmis við fyrirkomulag þessara mála í noregi virðulegi forseti það er mjög minnisstætt þegar við settum þetta ákvæði inn í lögin fyrir tveimur árum síðan og var það auðvitað gert til að tryggja að starfsemi yrði sem mest hér á landi ég held að þessi breyting eigi ekki að leiða til svo mikilla breytinga við erum núna á sama stað og noregur menn þurfa engu að síður að skrá hér á landi útibú eða umboðsskrifstofu þó ekki þurfi að skrá sérstakt félag hér á landi þannig að ég tel að við eigum þrátt fyrir þessa breytingu að ná þeim sömu markmiðum og menn höfðu með því að setja þetta inn í lögin fyrir um það bil tveimur árum síðan í eru lagi og þá skiptir náttúrlega líka máli að við séum á þessum stað ekki að gera ríkari íþyngjandi kröfur heldur en norðmenn sem má segja að við séum samkeppnisaðilar okkar að ákveðnu leyti í þessum málum egna þess að við þurfum auðvitað að vera samkeppnishæf þegar kemur að þessu útboði vegna þess að norðmenn eru auðvitað farnir að hreyfa sig líka sín megin á svæðinu í öðru lagi er lagt til að skýrar verði kveðið á um svokallaðan samstarfssamning um framkvæmd leyfis en hann er gerður í þeim tilvikum þar sem handhafa leyfis rannsókna og vinnslu á kolvetni eru fleiri en einn í þriðja lagi er lagt til að skýrar verði kveðið á um hlutverk og skipan svokallaðra rekstraraðila en það er sá aðili sem sér um daglega stjórn kolvetnisstarfseminnar fyrir hönd leyfishafa samhliða því eru lögð til skýrari ákvæði varðandi skaðabótaskyldu rekstraraðila og leyfishafa öll þessi framangreindu atriði sem ég hef hér komið inn á miða að því að regluverkið utan um útboð og veitingu sérleyfa til rannsókna á vinnu kolvetnis í íslenskri efnahagslögsögu verði endurbætt og þau verði tilbúin tímanlega fyrir næsta útboð og jafnframt að regluverkið taki mið af og sé samkeppnishæft við það regluverk sem þekkist í nágrannalöndum okkar á þessu sviði þá höfum við ekki síst frá síðasta útboði horft til norðmanna og unnið þétt með þeim í þessum efnum varðandi undirbúning næsta útboðs ber jafnframt að nefna að starfshópur á forræði fjármálaráðuneytisins hefur lokið og það er komið hingað inn í þingið endurskoðun á lögum um skattlagningu kolvetnisvinnslu en nokkur gagnrýni kom fram á þau lög í kjölfar síðasta útboðs þeirri endurskoðun er nú lokið afsakið virðulegi forseti fjármálaráðherra mælti fyrr í þessari viku fyrir frumvarpi til nýrra laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu þannig að má segja að þessi frumvörp séu systurfrumvörp sem eru afurð vinnu sem hefur átt sér stað með norðmönnum varðandi þessa þætti það er mikilvægur þáttur varðandi skattlagninguna að hún komi inn líka svo unnt sé að hefja af fullum krafti kynningu á því regluverk sem mun gilda fyrir næsta útboð sérleyfa á drekasvæðinu orkustofnun var falin umsjón með hinu fyrsta útboði á drekasvæðinu mun stofnunin jafnframt sjá um framkvæmd fyrirhugaðs annars útboðs sem liður í undirbúningi næsta útboðs hefur orkustofnun ásamt ráðuneytum iðnaðar og fjármála verið í góðum samskiptum við stjórnvöld í nágrannaríkjum okkar á þessu sviði má þar sérstaklega nefna noreg eins og ég nefndi hér áðan á reglubundnum samráðsfundum íslands og noregs hefur verið farið yfir mál er varða hið almenna regluverk í tengslum við fyrirhugað útboð leyfisveitingaferli skattamál hugsanlega þátttöku noregs í veittum leyfum umhverfis og öryggismál og ýmislegt fleira varðandi umhverfis og öryggismál vil ég hér nefna sérstaklega að í kjölfar olíuslyssins í mexíkóflóa á síðasta ári fer nú fram endurskoðun á öryggiskröfum um allan heim varðandi boranir á hafsbotni eitt af því sem lagt hefur verið til að hannaður verði og framleiddur búnaður eins konar háfur sem hægt er að setja yfir leka á hafsbotni til að leiða lekandi olíu um borð í skip þar fyrir ofan hönnun á þessum búnaði er langt kominn og hefst framleiðsla á honum innan skamms líklegt er að slíkur búnaður kæmi að miklum notum ef til olíuslyss kæmi við ísland ísland er aðili að alþjóðlegum samningum um viðbrögð við bráðamengun á grundvelli þeirra gætu íslendingar fengið slíkan búnað ef þess gerist þörf orkustofnun hefur og mun fylgjast vel með rannsóknum á olíuslysinu í mexíkóflóa sem og endurskoðun á öryggiskröfum og er í sambandi við stjórnvöld í nágrannalöndum íslands varðandi þessi mál ekki stendur til að stöðva boranir tímabundið í löndum evrópusambandsins en í staðinn fer fram upplýsingaöflun með endurskoðun á öryggiskröfum sem takmark hafa ber í huga í þessu tilfelli að ef sérleyfi yrðu veitt í kjölfar útboðs á drekasvæðinu núna á seinni hluta þessa árs komi ekki til borana og það mun ekki koma til borana á hafsbotni fyrr en í allra fyrsta ári árið tvö þúsund og sautján þar sem áður auðvitað þyrfti að gera nánari rannsóknir á viðkomandi leyfissvæði að auki má geta þess að umhverfismat mun fara fram fyrir hverja holu sem er boruð á svæðinu í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum með vísan til þessa ber því að taka fram að komi til veitingu sérleyfa í kjölfar þessa útboðs sem við vonandi náum að ráðast í núna í ágúst verða sett viðeigandi skilyrði og fyrirvarar í slík sérleyfi varðandi mengunar og öryggismál þannig verða sett skilyrði eða fyrirvarar í sérleyfin þar sem gerð verður krafa um að ásættanlegur öryggisbúnaður sé til staðar þegar kemur til borana hægt er því að staðfesta að hvergi verði slakað á nauðsynlegum kröfum er lúta að umhverfis og öryggismálum virðulegi forseti ég nefni þetta hér út af því að auðvitað var mörgum brugðið við slysið og úrræðaleysið sem virtist birtast eftir slysið í mexíkóflóa og þess vegna fannst mér mikilvægt að taka þessi atriði fram með hvaða hætti við erum að horfa til úrræða sem verið er að fara í gegnum og öryggiskrafna í kjölfar þess slyss vegna þess að við leggjum á það mikla áherslu að þau mál séu í

við setjum auðvitað inn í leyfin ákveðnar kröfur hvað þessi mál varðar en það mun verða gert það sem hér er verið að leggja til er eingöngu verið að sníða helstu vankanta þannig að við getum verið tilbúin til þess að ráðast í